Signor Presidente, onorevoli colleghi, accolgo con grande piacere questo dibattito, sia perché sono un dentista e conosco i drammi dell'epatite C sia perché in generale noi del Movimento 5 Stelle crediamo che i principi etici, cui si dovrebbe ispirare il mondo della farmaceutica dovrebbero vincere sempre sulle logiche di mercato. I nuovi portafogli della Commissione prevedono più competenze sui farmaci per il Commissario all'industria, mentre in ogni paese membro ne è responsabile il ministro della Salute. Come pensiamo di fare gli interessi dei cittadini quando sarà la DG Industria ad avere competenza in questa materia piuttosto che l'Istituzione europea a tutela della salute pubblica? Com'è possibile che in questo Parlamento per giunta a maggioranza cattolica, dove risuonano spesso richiami ai valori del rispetto e della salvaguardia della vita, non si agisca fortemente per ridurre i costi dei farmaci indispensabili? Proprio oggi una serie di ONG del settore ha scritto allarmata in tal senso Non è forse la vita di noi cittadini ad essere il valore prioritario da difendere?